V dôsledku tejto dohody, ktorá bola príčinou vojny a príčinou zmluvy, bolo Československo obsadené zo severu poľskými vojskami, z juhu maďarskými vojskami a na západe vojskami nemeckými, a to všetci, Poliaci, Maďari i ďalší, bolo to po tejto dohode s Hitlerom. Ale my sa za to nehneváme, my nebudeme spomínať minulosť, pretože to je cesta do pekla. My ako Slováci a hrdý slovenský národ nepodľahneme ani dezinformáciam. Ja som hrdý na to, že jediný národ, ako sú Slováci, nepotrebujú žiaden boj proti dezinformáciam, pretože môj národ je tak múdry, tak šikovný a tak inteligentný, že nepodľahne dezinformáciam ani z východu, ani zo západu, ani z Ameriky, ani z Číny.

v zbúraných Drážďanoch a podobne.